Die SD Fraktion ist dafür, die strategische Partnerschaft der EU mit China auf allen Ebenen auszubauen.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Ansichten und Meinungen zu ganz verschiedenen Themen. Das soll uns aber nicht daran hindern, zum bilateralen Nutzen wie auch zum globalen Vorteil eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Die strategische Partnerschaft auf wirtschaftlicher, politischer und kultureller Ebene steht auch im Zentrum dieses Berichts.

Die Erwähnung einiger aktueller Ereignisse soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns auf diese strategische Partnerschaft konzentrieren.

Ich denke, in den nächsten Jahren ist noch viel mehr zu erreichen und zu machen. Wir wollen den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen und befürworten ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China.

Wir sind sehr gegen jede Art von Dumping und natürlich gegen diskriminierende Hindernisse für europäische Firmen auf dem chinesischen Markt auch das sprechen wenn im Bericht an.

Wir müssen auch für die globalen Herausforderungen mehr und mehr zusammenarbeiten für Frieden und Entwicklung in der Welt. Die Stichworte werden genannt Ob das Cyber Sicherheit ist, Stabilität der Finanzmärkte, Kampf gegen Terrorismus da kann und muss noch viel passieren. Wir sind deshalb besorgt über die Spannungen im Südchinesischen Meer.

Ich habe erwähnt unterschiedliche politische Systeme. Wir sind besorgt über die Beschneidung der Freiheit der Menschen in China, über die Diskriminierung, auch von Menschenrechten. Hier ist der Menschenrechtsdialog und der Rechtsstaatsdialog so wichtig, ebenfalls der Dialog über Tibet, über die Provinz Xinjiang, über die Beziehungen in der Taiwan Straße und natürlich die demokratische Entwicklung in Hongkong. Ich glaube, unser Bericht ist eine Vorlage für die China Strategie der Hohen Beauftragten.